podobnie do tysięcy powikłań po stosowaniu pigułek antykoncepcyjnych nie tylko dla kobiet stosujących je, ale dla wszystkich, które bronią praw do ubezpładniania. Kobiety uzależnia się teraz od hormonów od wczesnej młodości, począwszy od leczenia trądziku, z następczą antykoncepcją hormonalną, która skutkuje ciężkimi zaburzeniami cyklu, następczymi poronieniami, różnego rodzaju nowotworami, również w młodym wieku, chorobami układu krążenia, aż po niewydolność jajników po trzydziestym piątym roku życia, wymagającą stosowania równie niebezpiecznej hormonalnej terapii zastępczej. Jedyne wymierne korzyści z takich hormonalnych terapii mają bogacące się koncerny farmaceutyczne i oczywiście propagatorzy in vitro.